se sumerge en estos momentos en un pozo de incertidumbre, de violencia, de enfrentamientos, que no por ser crónicos ya desde los últimos quince años dejan de ser preocupantes. Se han producido manifestaciones pacíficas como consecuencia del desabastecimiento de todos los productos de primera necesidad que han provocado la represión brutal de las fuerzas a las órdenes del Gobierno, con un número preocupante de muertos, de heridos y de

Esto nos lleva a que este Parlamento no puede ser indiferente ante tamaña agresión a una población pacífica que quiere lo mejor para su país y que sabe que puede tenerlo porque es un país rico. Rico en petróleo —que sería la fuente de su desarrollo si no fuera porque el Gobierno se dedica a regalarlo a países amigos para que le sirvan de guardianes de su seguridad—.

Piensan a veces que el Parlamento Europeo está muy lejos para adoptar medidas que les sean útiles porque ellos no tienen otro instrumento más que el nuestro el que los demócratas queramos tener y queramos hacer. Hay una injerencia importante en Venezuela por parte de agentes cubanos —hay treinta mil agentes cubanos, dirigidos por Ramiro Valdés— que están desestabilizando ese país.